Eden mojih najljubših filmov je film, ki je izšel pred kratkim, in sicer Morbius. Gre za znanstveno fantastiko, in prav zato mi je všeč. zgodba se vrti okoli znanstvenika, ki se spremeni v vampirja, in prav zato me ta film precej privlači in mi je zanimiv. V filmu glavno vlogo igra igralec Jared Leto, ki v filmu predstavlja doktorja in znanstvenika Michaela Morbiusa. film se začne s pogledom v preteklost, in nam prikaže dogajanje izpred petindvajsetih let. namreč, Michael je kot otrok že bolan in je zato premeščen v bolnišnico, kjer skrbijo za njega. Tam pa se spoprijatelji s, fantom približno njegove starosti z isto boleznijo. ta fant mu pove ime, ampak ga Michael takoj preimenuje v Milo. In tako ga kliče tudi skozi celotno zgodbo in celoten film. Nato se dogajanje spet preseli v sedanjost, ko sta oba že odrasla in, Michael je ugleden znanstvenik in doktor in njegovo življenjsko delo je iskanje zdravila zanj in za Mila. to mu na neki način tudi uspe, ampak njegovo zdravilo izvira iz, mešanja DNK-ja, netopirjev in človeka. In jasno on je prvi, prvi, ki preizkuša to zdravilo. učinek je, ne ravno načrtovan, Michael se spremeni v, v tako rekoč vampirja, ki se te zelo težko obvlada, saj neprestano potrebuje kri. tega, tega si želi tudi Milo, čeprav mu Michael, pove, da je vse skupaj nenadzorovano in da je, da tega ne sme narediti, ampak Milo Se vseeno odloči za to In ostane v filmu tisti negativec proti proti kateremu se Michael tudi skozi film bori in jasno na koncu se boj srečno konča. Eden mojih najljubših izletniških krajev oziroma gre bolj za pokrajino je Toskana v Italiji. tam sem bil pred dvema letoma za, za vas teden. naredili smo kot neki izlet, raziskali različne skrite kotičke, različna mesteca in bilo mi je res všeč. Ne samo, da je pač pokrajina lepa, tudi mesta so občudovanja vredna. In res ja, zanimivo videti. Poleg tega je tudi kulinarika precej razvita. preizkušali smo nekatera, njihova vina in, privoščili smo si tudi nekaj večerij in vseeno smo res uživali. Toskana je v bistvu pokrajina, večje območje, tako da bi težko govorili o eni sami znamenitosti. ampak na splošno že, kot je za Italijo znano, je na vsakem koraku teh znamenitosti veliko, praktično kamorkoli se obrneš, naletiš na kaj zanimivega oziroma na kaj vrednega ogleda. Kar se mene tiče, sem v času, ko sem potoval po Toskani, si ogledal predvsem različne gradove, kar me vse me tudi precej zanima. Oziroma me, me pritegne. vidimo lahko tudi različna jezera ali, muzeje v mestih oziroma si lahko ogledamo sama ta mesteca, ki so značilna za Toskano na vrhu gričev, je pa tudi sama pokrajina Toskane zelo, zelo lepa. zanjo so jasno značilni griči in, ciprese, polja, vinogradi, res, vredno, nekaj vredno ogleda. Pot proti Toskani, oziroma dajmo reči proti Firencam, ki je med večjimi mesti v Toskani, se začne na meji med Slovenijo in Italijo, tam zavijemo na, na italijansko avtocesto. po navadi je treba kmalu plačati cestnino. pot nadaljujemo mimo Palmanove, nato, proti Trevisu, na poti se lahko ustavimo tudi v Benetkah, saj v bistvu gremo prav blizu njih, no. nato nadaljujemo proti Padovi, od Padove proti Ferrari in nato pridemo do Bologne. Tudi Bologna je kot mesto vredna ogleda. Od Bologne se usmerimo južino proti Firencam in takrat, ko pridemo v Firence, smo praktično na cilju. Potem od tu naprej pa samo krožimo na različne konce Toskane, kamor se nam pač zdi. Kot poklic me je vedno zelo pritegnil šport. Oziroma poklicno ukvarjanje s športom. podobno mi je tudi všeč poklicno ukvarjanje z glasbo. vem pa, da je tako v enem kot v drugem primeru zelo težko uspeti oziroma zelo težko poklicno se ukvarjati s tem. ta dva poklica bi mi bila zelo všeč predvsem zato, ker po navadi se s športom ali pa z glasbo ukvarjamo za sprostitev oziroma kot neki hobi, in če to imamo kot svoj poklic, se praktično ves čas ukvarjamo z našim hobijem oziroma z nečim, kar nas sprošča, kar nam je v veselje, in je delo tako precej lažje. Kar se tiče, športa kot poklica, se, pač športniki pripravljajo, tako da trenirajo, odvisno za kakšen šport gre, ampak načeloma, so tu v igri tako fizične priprave kot, psihološke priprave, saj je, psiha precej pomembna v športu in precej se psihično stanje športnika odraža na rezultatih. Kar pa se tiče glasbe je gre predvsem za to, da pač se vadi na inštrumentu oziroma mogoče, če, če gre za vokalista, pač petje. del tega poklica je tudi ustvarjanje oziroma pisanje glasbe. Pojdi, ki jo samo najraje pripravljam, v bistvu niti ni ena sama jed, ampak gre za, skupek različne hrane. in to je v bistvu meso in zelenjava z žara. s tem mislim seveda piščanca na žaru, razne, razno drugo meso čevapčiči, svinjski vrat in tako naprej. Obvezno pa more biti zraven tudi, zelenjava, kot na primer čebula in paprika. te jedi so mi všeč predvsem zato, ker je priprava precej enostavna, pazljivi moramo biti predvsem pri tem, da pravilno začinimo vse skupaj, če ne pa ni tako težko pripraviti oziroma meni to zaenkrat gre v redu. Priprava teh jedi se po navadi začne z rezanjem mesa. sledi činjenje, se pravi, meso začinimo s soljo, poprom lahko tudi damo provansalska zelišča. Po navadi dodamo tudi gorčico in vino in vse skupaj zmešamo. ali pa enostavno kot za čevapčiče ne činimo nič. potem vse skupaj damo na žar in to pečemo. Kar pa se tiče zelenjave, jo podobno razrežemo na trakce, oziroma kot nam pač ustreza, po navadi jo samo solimo in nato v ponvi popečemo, pražimo, da se zmehča. Ena mojih najljubših knjig je knjiga z naslovom Ruševine. to knjigo sem prebral verjetno najhitreje od vseh, ki sem jih kdajkoli bral. knjiga je grozljivka in verjetno je to razlog, da te še bolj potegne v vsebino, in ko enkrat začneš, zelo težko nehaš brati in to se je zgodilo tudi meni. Zgodba v knjigi Ruševine se začne s, prikazom dogajanja, ob morju. tam se skupina mladih, mladih prijateljev, starih tam približno petindvajset let, uživa in so na počitnicah. Odločijo se, da bi bilo lepo, iti malo na izlet in zato, ker so slišali, da je v bližini neka zanimiva, zanimive ruševine, ki bi jih bilo vredno raziskati in ogledati, se odpravijo jih iskat. te ruševine dejansko najdejo, gre za ostanke nekega starega mesta na hribu. problem pa je ta, da ko enkrat pridejo na njih, jih okoli hriba začnejo nekako oblegati, lokalni prebivalci oziroma kot neko pleme. In jih ne spustijo dol s hriba. najprej petim prijateljem ni, ni jasno, zakaj se gre oziroma zakaj jih zadržujejo na hribu, ampak, kmalu opazijo, da je po celem hribu razpeta, kot neka ovijalka rastlina. ta rastlina v bistvu je izredno pametno bitje, ki jih skuša ubiti in jih praktično pojesti, enostavno rečeno. skozi celo, skozi celo to zgodbo prijateljev se trudijo uiti s tega hriba, ampak jih to na, jim to ne uspe. naletijo na veliko nevšečnosti. med drugim se tudi poškodujejo, in vse skupaj gre samo navzdol. Knjiga se tudi konča bolj turobno, saj praktično vsi umrejo, nihče ne preživi, na koncu pa še prikaže, kako druga skupina prijateljev podobno, na podobni odpravi, potovanju naleti slučajno na ta hrib in se ravno odpravljajo na, na hrib in takrat se pa zgodba konča in te pusti nekako tako na sredini, ne veš, kje si. Naravna katastrofa, ki mi je najbolj ostala v spominu, se je zgodila približno deset let nazaj in šlo je za močno, močno deževje. Spomnim se, da je pri nas deževalo nekaj dni brez prestanka in vse reke so izredno narasle. Enostavno vse je bilo pod vodo. Okoli naše hiše k sreči ni bilo nevarnosti, ampak v okoliških krajih so reke, kot je Vipava, popolnoma preplavile polovico kraja. In, sam sem imel možnost to videti in to mi je ostalo res v spominu. Eno najbolj uporabnih orodij, ki sem jih pred kratkim odkril, je pištola za za zabijanje žebljev. pištola deluje tako, da, v bistvu deluje na zrak. priklopimo jo na kompresor in enostavno kot neko pravo pištolo zabijemo žeblje. všeč mi je predvsem zato, ker je tudi zabijanje žebljev zelo enostavno, precej hitrejše, z manj, z manj napora kot klasično zabijanje s kladivom, in česarkoli se pač lotiš, pri čemer potrebuješ zabijati žeblje, to zelo hitro opraviš s to pištolo. Moj najljubši letni čas je pomlad. To pa zato, ker iz, mrzlega, temnega turobnega časa zime, ki ima tudi svoje pozitivne lastnosti seveda, preidemo v, tople dni, daljše dneve, kar mi je zelo všeč. vse cveti in res je lepo zunaj, sploh kakšni sprehodi v naravi so super. Slabe plati tega letnega časa, vsaj kar se mene tiče trenutno, so te, da je v tem obdobju na fakulteti izpitno obdobje, kar pomeni, da aktivnosti zunaj, proste oziroma sprehodi, kolesarjenje in kaj podobnega odpadejo. Ker enostavno ni časa za, za kaj drugega kot učenje in pripravo na izpite in tako naprej. druga negativna lastnost je, povezana z zdravjem. se pravi predvsem za ljudi, ki imajo težave z alergijami, so v tem času zaradi, zaradi cvetnega prahu večji problemi, no. Samo imam tri najljubše hobije. in med temi tremi bi precej težko izbral enega, ki mi najbolj všeč. Prva dva sta šport, in sicer gorsko kolesarstvo in spusti s kolesom. drugi je motokros, imam pa še en hobi in to je glasba, namreč igram kitaro in vsak dan vadim in zelo rad, pišem različne pesmi in glasbo. ti trije hobiji so mi všeč zato, ker z motokrosom se ukvarjam že od nekdaj in gorsko kolesarstvo ima kar nekaj udobnosti. s tem, da je mogoče malo bolj varno. Kar pa se tiče glasbe, me precej sprošča in je nekaj, v čemer uživam. Slabe plati, predvsem motokrosa, so poškodbe, ki so tudi name presej vplivale. gre za precej nevaren šport, predvsem, če voziš brezglavo. Še ena slaba lastnost je ta, da gre za zelo drag šport. veliko je potrebno rezervnih delov in menjave različnih delov, gorivo in tako naprej, pa tudi sami motorji niso prav poceni, prav tako pa oprema. Kar se tiče glasbe, nima nekih slabih plati razen tega, da je potrebno vložiti veliko, veliko časa za, vadbo. Moja najljubša domača žival je mačka, to pa verjetno zato, ker imam mačka že doma. In, sem izredno navezan, pravzaprav ga niti nisem sam kupil, ampak je nekega dne kar prišel od nekje in enostavno se ustalil pri naši hiši. mačka mi je všeč, ker z njo ni veliko dela. se pa precej rada crklja in igra in nam je res prirasel k srcu. Mačkam je potrebno vsakodnevno menjati vodo in jih hraniti. dobro jih je tudi večkrat skrtačiti, da jim odstranimo odvečno dlako. same večkrat zahtevajo tudi, da jih pocrkljamo in se z njimi, igramo. Če ne pa na splošno z mačkami ni veliko dela, saj od razlike od na primer od psov jih ni potrebno, voziti na sprehode. Večino časa prespijo oziroma se tudi same zamotijo z z raziskovanjem okolice. problem nastane v primeru, da je mačka nagnjena h kakšni bolezni, potem pa je potrebno več obiskov veterinarja. Ljudje ogrevajo hiše na različne načine, lahko se poslužujejo, čeprav to majhen delež, klasičnega kurjenja kamina, se pravi, na drva, če ne pa se predvsem uporabljajo razne peči z različnimi gorivi na primer, tudi na drva oziroma pelete, na kurilno olje, na plin, lahko se uporablja enostavno elektrika, ogrevamo se lahko tudi, s klimo na primer. V zadnjem času pa se vse več uporablja toplotne črpalke. Vabim te na praznovanje mojega rojstnega dne, ki bo v petek ob petnajsti uri. V primeru lepega vremena se dobimo na igrišču pred šolo, če pa bo dež, pa pri meni doma. Prinesi veliko dobro volje in se vidimo v petek ob petih. Za tvoj rojstni dan ti želim obilo sreče, zdravja in veselja. Želim ti, da se bi uresničile vse skrite in neskrite želje in da bi bilo prihajajoče leto zate mirno in spokojno.